L'ensemble de la population est affectée et deux millions et demi de personnes, soit la moitié de la population, essentiellement des enfants, ont besoin d'assistance d'urgence et notamment d'aide alimentaire. Ce n'est pas un simple affrontement entre communautés religieuses mais une instrumentalisation de celles ci. Les troubles sécuritaires sont perpétrés par des groupes politico militaires, sur fond d'accaparement des ressources bois et diamants, notamment avec la complicité de grandes multinationales. L'Union européenne devrait donc centrer son action prioritairement sur une résolution politique et non militaire du conflit, s'attaquer à ses racines, c'est à dire au sous développement et à la lutte contre la corruption. Une enquête transparente et indépendante sur les allégations de crimes commis tant par les forces françaises de Sangaris que par celles de l'ONU est nécessaire car ces actes sont intolérables.

Le résultat est malheureusement là et nous avons des doutes sur la possibilité de la tenue d'élections dans de bonnes conditions.